Doamnă președintă, dragi colegi, suntem martorii unor vremuri efervescente, în care subiectul combaterii terorismului trebuie să devină politică prioritară, națională și europeană și nu mă refer doar la tot ceea ce înseamnă politică de stat, ci aș vrea să pun accentul și asupra responsabilității domeniului privat. Atât instituțiile statului, cât și marile companii ar trebui să lucreze împreună în detectarea și combaterea discursurilor care au la bază discriminare, ură și care aduc atingere drepturilor, libertăților și demnității umane.

Chiar și rețelele de socializare au înțeles importanța subiectului și și au manifestat disponibilitatea de a adera la Codul de conduită al Uniunii Europene împotriva discursurilor care instigă la ură.